Pane předsedající, považuji za logické, že Evropský parlament projednává kauzu Andreje Babiše, pokud on je jedním z největších odběratelů evropských dotací v České republice.

Pane komisaři, já Vás žádám a vyzývám, abyste dohlédl na to, že celá věc bude řádně došetřena.

Občané v České republice chtějí přesně vědět, co v těchto auditních zprávách je.

Mají právo vědět, co jejich premiér dělá, jak porušuje zákon a zda tedy je ve velkém střetu zájmů. O tom, zda je trestně odpovědný, o tom rozhodne česká justice, nikoli my. A prosím, udělejte vše pro to, aby nikdy podobná kauza nenastala. Aby oligarchové už nikdy nečerpali evropské peníze.